Mișcarea Vă vedem spune guvernanților vrem justiție, nu vrem corupție. Acești oameni, precum și alții ca ei din toată Europa, ne au trimis pe noi aici. Pentru ei trebuie să apărăm statul de drept. Tot la Sibiu, în 9 mai, liderii acestei Uniuni Europene au spus foarte clar că trebuie să apărăm cu toate mijloacele statul de drept și democrația în Europa. De aceea, aștept de la președinția finlandeză să ducă mai departe dosarul bugetar în privința statului de drept și să inițieze mecanismul MCV ului european. În același timp, acest proces nu trebuie să se întâmple într un vid democratic. Nu uitați de rolul Parlamentului European aici și de rolul Curții de Justiție. Domnilor, fără stat de drept nu există justiție, fără justiție nu există mediu curat, fără justiție nu există sănătate publică, fără justiție nu exista Europa unită. Vreau să vă mulțumesc și pentru compensarea dioxidului de carbon pe care v ați angajat să o faceți, ca președinte.